Panie Przewodniczący! W ciągu ostatniej dekady energia stała się mechanizmem polityki zagranicznej szczególnie rosyjskiej w którym niektórzy importerzy surowców energetycznych tacy choćby jak mój kraj, Polska poddawani są szantażowi politycznemu ze strony Kremla. Negocjacje rosyjskich dostaw zazwyczaj sprowadzają się do kwestii niezwiązanych ze ściśle pojętymi stosunkami ekonomiczno handlowymi. Sytuacja, gdy kraje członkowskie o silniejszej pozycji gospodarczej uzyskują znacznie korzystniejsze warunki tych samych kontraktów nie jest właściwa, gdyż pokazuje, że pozostałe są dyskryminowane. Postulowane rozwiązanie, aby kraje Unii zajmowały wspólne skoordynowane stanowisko negocjacyjne pozwoli nam wszystkim uzyskać pozycję silnego gracza na światowym rynku energii. Szczególnie w relacjach z Moskwą winniśmy przemawiać jednym głosem, co znacząco podniesie pozycję krajów takich jak Polska, uzależnionych od rosyjskich dostaw. W interesie mojego kraju oraz całej Unii leży dywersyfikacja źródeł energii. Dlatego wspierając wszelkie działania na tym polu apeluję o wsparcie dla inwestycji gazoportu w Świnoujściu.